frú forseti hér er um er þannig að fyrirkomulag umræðunnar hefur verið rætt bæði í forsætisnefnd og eins á fundum með formönnum þingflokka og engar sérstakar athugasemdir sem hafa komið fram um fyrirkomulag umræðunnar það var af hálfu forseta sagt að umræðan gæti hugsanlega staðið á morgun líka og jafnvel lengur ég vil frú forseti nefna að þetta hefur verið rætt á báðum þessum vettvöngum og gefið hefur verið færi á því að umræðan gæti staðið lengur heldur en bara í dag jafnvel á morgun og lengur ef þurfa þykir mér finnst rétt að taka það fram í þessari umræðu og einnig vil ég nefna það hér frú forseti að ég tel það vera skyldu allra þeirra þingmanna hvar í flokki sem þeir standa að vera viðstaddur þessa umræðu sem fram fer í dag ef þeir mögulega geta og þá er enginn flokkur á alþingi íslendinga undanskilinn